er lokið er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta hve lengi hyggst forseti halda áfram þau tímamörk hafa ekki verið ákveðin að kvöldi inn í nóttina